Monsieur le Président, le partenariat oriental, ce dispositif européen chargé de passer des accords politiques et économiques avec les pays de l'Est hors UE, est encore un jeu de dupe qui a des répercussions tragiques pour eux.

L'accord de libre échange approfondi est lui même une supercherie européenne pour l'Ukraine.

Les produits de l'Union, plus compétitifs, continueront de balayer les productions locales en Ukraine et de mettre des millions de travailleurs ukrainiens au chômage. En réalité, le seul objectif caché du partenariat oriental était de déconstruire la relation économique et politique antérieure entre l'Ukraine et la Russie. Rappelons que les populations de l'Ukraine de l'Est sont de culture russe, elles sont démographiquement à cheval entre la Russie et l'Ukraine, et toute l'économie de l'Ukraine de l'Est était intégralement tournée vers la Russie. Par respect des Ukrainiens, arrêtons ce mensonge institutionnel de l'Union européenne qu'est le partenariat oriental.